frú forseti

ég þakka það að ég er ekki kvöldsvæf þannig að þetta ætti að geta gengið eins hafa ræður mínar styst eftir því sem liðið hefur á nóttina þannig að ég vona en þar sem málin eru mjög ítarlega unnin og með þeim greinargerð og góðar lagaskýringar getur fólk kynnt sér þetta mál í því hléi sem framundan er ég mæli frú forseti fyrir frumvarpi félags og tryggingamálanefndar um greiðsluaðlögun einstaklinga markmið laga þessara er að gera einstaklingum í verulegum greiðsluerfiðleikum kleift að endurskipuleggja fjármál sín og koma á jafnvægi milli skulda og greiðslugetu að uppfylltum skilyrðum frumvarpsins verði einstaklingum heimilt að fara þess á leit við umboðsmann skuldara að hann samþykki umsókn um heimild til að leita eftir greiðsluaðlögun með samningi við kröfuhafa frumvarp þetta er byggt á grundvelli frumvarps hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra til laga um greiðsluaðlögun einstaklinga á þingskjali níu hundruð fimmtíu um heilsteypta löggjöf um frjálsa og þvingaða greiðsluaðlögun eftir að félags og tryggingamálanefnd fékk það frumvarp til umfjöllunar hélt nefndin marga og langa fundi um málið vel yfir tuttugu talsins fékk nefndin á sinn fund yfir fimmtíu gesti og vann drög að breytingum á frumvarpinu

samráði við hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra og dómsmála og mannréttindaráðuneytið fól nefndin réttarfarsnefnd að gera drög að breytingum á frumvarpinu þegar sú vinna lá fyrir taldi nefndin ljóst að rétt væri að leggja fram nýtt frumvarp um greiðsluaðlögun einstaklinga til að lagaákvæðin og skýringar á þeim væru öllum aðgengileg jafnt almenningi sem fagaðilum allnokkuð er þó birt á frumvarpstexta hæstvirtur ráðherra en með því að leggja fram nýtt frumvarp taldi nefndin að meðal annars yrði einfaldara fyrir almenning að kynna sér reglur sem um greiðsluaðlögun gilda helstu breytingar sem gerðar eru frá frumvarpi félags og tryggingamálaráðherra eru að frumvarpið tekur nú eingöngu til frjálsrar greiðsluaðlögunar það er samninga um greiðsluaðlögun en útfærð er tenging við réttarfarsleg úrræði til greiðsluaðlögunar þá er fellt brott ákvæði um að einstaklingur sem borið hefur ótakmarkaða ábyrgð á atvinnustarfsemi geti ekki leitað greiðsluaðlögunar nema skuldir sem stafi af atvinnurekstrinum séu lítill hluti heildarskulda það er við leyfum einstaklingum þó þeir hafi borið og beri ótakmarkaða ábyrgð á rekstri að fara í greiðsluaðlögun er miðað við það að tiltölulega lítill hluti sé vegna rekstrar eða að rekstur og heimili séu samofin að auki hefur nefndin reynt að minnka vægi matskenndra atriða í textanum til dæmis með því að taka í auknum mæli upp skilyrði sem er að finna í tíunda kafla a laga um gjaldþrotaskipti og fleiri og komin er reynsla af og þar af leiðandi dómvenja að lokum er gert að skilyrði fyrir greiðsluaðlögun einstaklinga að skuldari hafi lögheimili hér á landi slíkt skilyrði gildir þó enn náist samningur um greiðsluaðlögun ekki og leitað er nauðasamnings til greiðsluaðlögunar kemur það til af því að varnarþing einstaklinga er þar sem þeir búa þannig að þetta gæti verið til þess fallið að vekja upp falsvonir hjá einstaklingum ef samhliða er leitað greiðsluaðlögunar fasteignaveðkrafna er unnt að leita hennar þó lögheimili sé erlendis sé það einungis tímabundið og önnur skilyrði uppfyllt þá leggur nefndin til í frumvarpi sínu að tímabil greiðsluaðlögunar verði að jafnaði í eitt til þrjú ár eftir að greiðsluaðlögun er komið á og er það breyting frá frumvarpi hæstvirts ráðherra og núgildandi lögum um greiðsluaðlögun þar sem kveðið er á um að tímabilið yrði að jafnaði þrjú til fimm ár þetta gerðum við eftir og litum til þróunarinnar í svíþjóð en þar hefur verið litið til þess að stytta tímabilið og það allt niður í eitt ár við viljum jafnvel ganga lengra og teljum að í tilvikum þar sem um mjög erfiða stöðu er að ræða og þar sem skuldari vegna hás aldurs eða heilsubrests er með lélegt aflahæfi að það megi stytta þennan tíma enn frekar og það muni líka hafa áhrif á greiðsluvilja fólks og hugrekki þeirra til að takast á við að leysa fjárhagsvanda sinn að loknu greiðsluaðlögunartímabili skulu samningskröfur afskrifaðar nema um annað sé samið í samningi til greiðsluaðlögunar en áfram skal greitt af veðkröfum sem rúmast innan virðis eignar sem þær hvíla á takist ekki að ná samningi til greiðsluaðlögunar getur skuldari óskað eftir því við umsjónarmann að hann semji frumvarp og leiti eftir nauðasamningi um greiðsluaðlögun í samræmi við gjaldþrotaskiptalög en slíkur nauðasamningur tekur til annarra krafna en þeirra sem tryggðar eru með veði eða annars konar tryggingarréttindum í eignum skuldara því getur skuldari einnig eftir atvikum óskað greiðsluaðlögunar fasteignaveðkrafna í íbúðarhúsnæði í samræmi við lög númer fimmtíu tvö þúsund og níu þau úrræði sem hér er ætlunin að leiða í lög hafa verið lögfest annars staðar á norðurlöndum verði frumvarp þetta að lögum verður ekki hægt að leita nauðasamninga til greiðsluaðlögunar fyrr en fullreynt hefur verið að ná samningi um greiðsluaðlögun í frjálsum samningum samkvæmt frumvarpi þessu mikilvægt er að allir kröfuhafar átti sig á því að í frjálsum samningum um skuldaskyldu þýðir ekki að bjóða skuldurum með lakari rétt en þeir geta fengið með greiðsluaðlögun því fyrr sem sú staðreynd verður ljós þeim mun betur mun ganga við meðferð skuldamála í frjálsum samningum það er von hæstvirtur ráðherra og nefndarinnar að með því að koma á embætti umboðsmanns skuldara og búa til lögbundið úrræði utan um frjálsa samninga sé verið að bæði að gera vinnsluna skilvirkari og vandaðri og eins verið að auðvelda einstaklingum að fara í gegnum þessi úrræði og mynda hvata við aðila sem ekki eru innan sinna lánastofnana að fara í slíka samninga án þess að til afskipta umboðsmanns þurfi að koma málsmeðferð greiðsluaðlögunar er gerð ítarleg skil í frumvarpinu og greinargerð og því verður ekki farið nánar í þær reglur hér einnig er þar að finna ítarlega umfjöllun um þær breytingar sem nefndin gerir eða breytingar frá frumvarpi ráðherra frumvarp þetta setur samningshæfni um greiðsluaðlögun ákveðinn ramma kveðið er á um aðkomu umboðsmanns skuldara af hálfu stjórnvalda aðstoð umsjónarmanns afborgunarfjárhæð greiðsluaðlögunartímabil réttaráhrif gildistíma og fleira þegar

að jafnaði skal gefa fólki gefinn kostur á að búa áfram í húsnæði sínu það er aðeins ef sala á húsnæði er óhjákvæmileg verður að tryggja að skuldari geti útvegað sér annað húsnæði með kaupum eða leigu eftir atvikum

og úrræði fyrir fólk í tímabundnum vanda vegna tveggja fasteigna og nefndarálit um umboðsmann skuldara þessi frumvörp voru öll lögð fram af félags og tryggingamálaráðherra í ljósi þess að knýjandi þörf er á skilvirkum og raunhæfum úrræðum til að takast á við þann vanda sem til kom vegna efnahagshrunsins mikilvægt er að lagasetning taki á vandanum nái fram því sem til er ætlast sé skilvirk og tryggi úrræði sem hægt sé að beita á samræmdan hátt mikilvægt er að samfélagsleg sátt ríki um lagasetningu af þessu tagi því henni er meðal annars ætlaður að vera grundvöllur endurreisnar og þess að hægt verði að styrkja efnahagsbata landsins lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga er þar að auki ætlað að standa áfram og lögfesta úrræði til handa einstaklingum í verulegum greiðsluerfiðleikum óháð þeim erfiðu aðstæðum sem sköpuðust í kjölfar banka og gjaldmiðilshrunsins nefndin hefur því við vinnu sína lagt áherslu á að tryggt verði að hér sé um að ræða vandað skilvirkt og varanlegt úrræði til að greiða úr skuldavanda þeirra heimila sem eru hvað verst stödd nefndin tók að sér mikla og góða vinnu það hefði komið til álita eftir upphaflega skoðun málanna að senda þau aftur til ríkisstjórnarinnar

og hafa nefndarmenn jafnt í meiri hluta sem minni hluta og ekki síður og jafnvel frekar í minni hluta lagt sig öll fram um að gera þetta sem best úr garði ég þakka kærlega fyrir þá góðu samvinnu sem var í nefndinni og ég vil líka þakka nefndarritaranum okkar fyrir að leggja nótt við dag til þess að geta klárað þessi mál nú verða þessi mál send til réttarfarsnefndar til yfirlestrar

ég vil þó af því hér hefur nú verið mikið rætt um vönduð vinnubrögð og að þetta sé svona eins og við séum að fjalla um eiginlega óafturkræfa gjörninga að við skulum ekkert óttast við skulum vanda okkur í lagasetningu og tryggja að lögin sem við setjum séu góð